Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ancora una volta ricordare la necessità di difendere la libertà di tutti i giornalisti, affinché possano esercitare la loro professione senza subire violenze o intimidazioni. Troppe volte vediamo casi in cui giornalisti non allineati politicamente vengono minacciati o discriminati per le loro opinioni, nel silenzio dei media e della politica. È successo da poco anche in Italia, quando al giornalista Fausto Biloslavo, del Giornale, critico nei confronti dell'immigrazione illegale e del ruolo delle ONG nel Mediterraneo, si è tentato di mettere un bavaglio. Prima gli è stato impedito l'accesso all'Università di Trento da un gruppo di studenti e militanti dell'estrema sinistra italiana, e poi c'è stato il tentativo di boicottaggio della sua conferenza con lancio di oggetti, schiaffoni e addirittura pugni. Il tutto nella quasi indifferenza dei massimi media italiani. E poi, onorevoli colleghi, se l'Europa avesse un po' di coerenza dovrebbe ricordare che la più grande prigione al mondo per i giornalisti si trova proprio in Turchia, in quella Turchia che ancora qualcuno in questo Parlamento vorrebbe far entrare in Europa.